Tegnap itt, ebben a teremben felállva és nagy tapssal fejeztük ki szolidaritásukat a kínai hatóságok által fogvatartott ujgur szellemi vezető mellett. Egy ilyen kiállásnak akkor van hitele, ha minden egyéb, hasonló esetben szintén szolidaritásunkat fejezzük ki. És most itt van ez az új orosz törvény, ami abszolút mértékben tönkre akarja tenni gyakorlatilag részben a szabad gondolkodást, részben pedig a szabad szellemet Oroszországban. Nem térek ki ennek elemzésére, hisz ezt itt többen megtették ma, viszont arra szeretnék utalni, hogy ez a rendszer, a putyini rendszer nemcsak otthon akarja kiépíteni ezt a módszert, ezeket a módszereket, hanem exportálja is, pont úgy, ahogy jogi elődje, a Szovjetunió tette. Sajnálom, hogy saját hazám az első áldozata ennek az exportnak. Ott termőtalajra hullottak ezek a putyini elvek, ennek a putyini gyakorlatnak az elvei. Sajnos ma már a magyar civil társadalom bénult állapotban van, ugyanakkor azokat az intézményeket tönkre akarják tenni, amelyek ennek szövetségesei voltak, például a Közép Európai Egyetemet. Föltennék egyetlen kérdést Önöknek. Tudják, milyen pénzből finanszírozzák ezt? Abból a pénzből, amit Önök adnak, amit az Önök mögött álló választók adtak.